Doamnă președintă, domnule comisar, în această seară voi vrea să vorbesc despre statul de drept și dubla măsură. Statul de drept, domnule comisar, așa cum îl definește Comisia, este total diferit de ceea ce înțelegem noi, parlamentele naționale și statele membre.

Nu înseamnă că trebuie să schimbe șefi de instituții Comisia. Așa cum, recent, în rezoluția pentru țara mea, pentru România au fost scrise aceste măsuri care țin de subsidiaritate, care nu au legătură cu atribuțiile Comisiei Europene. Vreau să vă spun, domnule comisar, îmi pare rău că nu este și Consiliul se folosește dubla măsură.

Cetățenii noștri sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua, țara este discriminată, companiile stau mii de ore și plătesc pentru acest lucru la controalele vamale. De ce nu se ia decizia ca România să intre în spațiul Schengen? De ce avem un sistem MCV pentru două state, un sistem care nu are legătură cu tratatul. Vă rog, domnule comisar, să luați în calcul și aceste lucruri!